frú forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um notkun raflagna og raffanga í núverandi ástandi á íbúðar og skólasvæði fyrrum varnarsvæðis á keflavíkurflugvelli nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund jónínu s lárusdóttur og atla frey guðmundsson frá viðskiptaráðuneyti og tryggva axelsson og jóhann ólafsson frá neytendastofu frumvarpið var sent til umsagnar og hafa umsagnir borist frá rafiðnaðarsambandi íslands og þróunarfélagi keflavíkurflugvallar e h f frumvarp þetta er lagt fram í samræmi við fyrirmæli tuttugasta og áttundu grein stjórnarskrárinnar í þeim tilgangi að staðfesta bráðabirgðalög frá sjötta júlí síðastliðinn um notkun raflagna og raffanga í núverandi ástandi á íbúðar og skólasvæði fyrrum varnarsvæðis á keflavíkurflugvelli aðdraganda að setningu bráðabirgðalaganna er að rekja til þeirrar ákvörðunar að taka íbúðar og skólahúsnæði á varnarsvæðinu í notkun á þessu hausti raflagnir og rafföng þar eru voru hins vegar í samræmi við bandaríska staðla og uppfylltu ekki þær kröfur sem gerðar eru í íslenskum lögum og reglugerðum því er ljóst að skipta þurfti um allar raflagnir innan svæðisins um er að ræða viðamikið og kostnaðarsamt verkefni og var ekki talið unnt að koma raflögnum í rétt ástand áður en skólastarf hæfist á svæðinu það er fyrir haustið tvö þúsund og sjö af þeim sökum þótti brýn nauðsyn til að gefa út framangreind bráðabirgðalög samkvæmt bráðabirgðalögunum er heimilt að nota raflagnir og rafföng á íbúðar og skólasvæði fyrrum varnarsvæðis á keflavíkurflugvelli til fyrsta október tvö þúsund og tíu í lögunum er jafnframt mælt fyrir um að þróunarfélag keflavíkurflugvallar e h f skuli leggja fram verkáætlun til neytendastofu fyrir fyrsta október tvö þúsund og sjö um hvernig staðið verði að breytingum til samræmis við íslenskar kröfur fyrir fyrsta október tvö þúsund og tíu þá er kveðið á um það í lögunum að þróunarfélag keflavíkurflugvallar e h f skuli tilnefna umsjónarmann öryggismála á svæðinu sem starfi í samvinnu við neytendastofu og að hann uppfylli hæfniskröfur sem gerðar eru í reglugerð um raforkuvirki númer tvö hundruð sextíu og fjögur nítján hundruð sjötíu og eitt með síðari breytingum meiri hluti viðskiptanefndar telur gagnrýnivert að þetta mál hafi ekki komið fyrr inn til viðskiptaráðuneytisins eðlilegra hefði verið ef málið hefði verið lagt fram á síðastliðnu sumarþingi og hlotið þar hefðbundna þinglega meðferð meiri hlutinn áréttar mikilvægi þess að gætilega sé farið með heimild tuttugasta og áttundu grein stjórnarskrárinnar til setningar bráðabirgðalaga meiri hlutinn telur engu að síður að brýnt hafi verið að koma mannvirkjum á varnarsvæðinu í notkun og leggur jafnframt áherslu á að raflögnum og rafföngum þar verði komið í viðunandi horf sem allra fyrst í þessu sambandi má nefna að samkvæmt upplýsingum frá neytendastofu er nú þegar búið að breyta raflögnum í þrjú hundruð og átján íbúðum af þeim þrjú hundruð fjörutíu sem taka á í notkun í fyrsta áfanga eða um níutíu og fjögur prósent af íbúðarhúsnæðinu framkvæmdirnar ganga þannig mun betur en áætlað var í fyrstu og verður að öllum líkindum lokið fyrir fyrsta október tvö þúsund og tíu meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir þetta meirihlutaálit rita ágúst ólafur ágústsson sigurður kári kristjánsson valgerður bjarnadóttir erla ósk ásgeirsdóttir björk guðjónsdóttir og jón gunnarsson jón magnússon sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu